Japan wil de komende jaren bijna 4000 walvissen doden, vangen, afslachten, hoe je het maar wil noemen.

Het is niet voor niets dat al sinds 1986 een internationaal verbod geldt op walvisvaart. Maar Japan en enkele andere landen lappen dit verbod aan hun laars. Kijken we als Europees Parlement toe hoe de laatste walvissen worden opgejaagd en uitsterven of doen we het maximale wat in onze macht ligt om dat tegen te gaan?